Señor Presidente, yo creo que una de las conclusiones de este debate es que cuando se explican las cosas, cuando se habla con la gente, cuando se comunica, cuando se rechazan falsedades, se logra una mayor participación y una mayor adhesión al proyecto europeo.